Denn es ist der erste Versuch, dass wir zu Kompromissen kommen in einem ganz großen Projekt, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird.

Sie wird ihren Beitrag zur Europa 2020 Strategie leisten, aber sie hat ihren eigenen Wert, denn die Kohäsionspolitik ist das, was die EU im Innersten zusammenhält.

Soziale Kohäsion heißt auch, dass niemand von den Ärmsten der Ärmsten der Europäischen Union ins Abseits geschoben wird, sondern jedem und jeder eine Chance gegeben wird.

Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass wir in vielen Regionen ein Anwachsen des BIP haben, aber gleichzeitig eine Verschärfung der sozialen Unterschiede.

Wir schlagen vor, dass das Kriterium ein Kriterium ist, wonach auch geprüft wird, ob es möglich ist, eine Region zu fördern oder nicht. Das würde nämlich ein ganz anderes Bild geben. Die Entschließung bekennt sich also ganz klar zu einem GDP Beyond und wir hoffen, dass die Kommission diesen Impuls aufnimmt. Das bedeutet auch, dass wir endlich einmal wegkommen von einer einseitigen Entwicklung. Eine weitere Kommissionsstudie nämlich die Kommissionsstudie Regionen 2020 zeigt, dass der Klimawandel eine erschreckende, negative Auswirkung auf die regionale Entwicklung hat. Deswegen müssen wir ihn aufhalten. Diese Studie zeigt, dass ein Drittel der Menschen der Europäischen Union ihre Heimat verlassen müssten, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten, weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit mehr finden oder nicht mehr wohnen können. Und das zeigt, dass wir drei Dimensionen haben in der Entwicklung von Regionen, die wir alle drei gleichberechtigt in der zukünftigen Reform der Strukturfonds anerkennen müssen und auch in der Förderung beachten müssen. Eine zentrale Bedeutung ist der ökonomische, soziale und territoriale Zusammenhalt. Und das bedeutet, dass auch ökologische Fragen und ökologische Kriterien ein zentrales Element für Wohlstand von Regionen sind. Lassen Sie mich noch einen Gedanken ganz kurz zu dem sagen, was hier lange zwischen den Kollegen verhandelt worden ist, nämlich die Formulierung, wie der ESF in dem gemeinsamen Paket bearbeitet werden soll. Ich glaube, dass der mündliche Änderungsantrag eine gute Formulierung ist, die uns sehr viel Offenheit lässt, und deshalb bitte ich Sie, dass Sie den unterstützen.